frú forseti ég get tekið heils hugar undir með háttvirtum þingmanni skúla helgasyni ég hef verið að velta fyrir mér þessum tveimur leiðum sem hafa verið lagðar fram um að taka bara þessa tuttugu og fimm í nefnd og hef verið í smá togstreitu varðandi þetta en það sem er kannski höfuðverkefnið er bara að leysa þetta mál það er númer eitt tvö og tíu leysum málið finnum hnökrana síðan koma margir hér fram með áhyggjur af því hvað þetta er dýrt og mig langar bara að benda á það að mér skilst að flokkarnir taki til sín um þrjú hundruð milljónir á ári þannig að við getum kannski haldið bara nokkur stjórnlagaþing á ári fyrir það mér finnst það svo rosalega mikilvægt út af því að við megum heldur ekki gleyma því að ef við ætlum að fara í þessa leið að setja þessa ágætu einstaklinga í nefnd að það er mjög lítið traust á þinginu ein af ástæðunum er einmitt að það séu alltaf notuð öll tækifæri til þess að byrja

hvað við erum ósammála um í staðinn fyrir að finna sameiginlegar leiðir hvað erum við sammála um að þurfi að gera og hvernig getum við komist að einhverri niðurstöðu með það hvernig það sé best að gera það við hljótum að geta verið sammála um eitthvað mér finnst náttúrlega að einhverju leyti sorglegt hvernig framganga sjálfstæðisflokksins hefur verið í þessu máli og bið bara það ágæta fólk um kannski að hugleiða hvað það er að gera

með meiri galla en ef það hefði verið hægt að sjá fyrir hvað það var mikill áhugi á að taka þátt í þessu verkefni við skulum ekki gleyma því og það er eiginlega ótrúlegt að það sé heill flokkur sem er á móti því að auðvitað á fólkið i landinu að fá að koma að því ég hefði gjarnan kosið að það væru skýrari línur með að bjóða eigi að fá að kjósa um greinarnar sem kemst samstaða um inni á stjórnlagaþinginu að þjóðin fái að kjósa um það fyrst áður en við förum að krukka í þær